De brutale repressie van een demonstratie vult helaas een lange lijst van misbruiken aan.

De demonstratie was een zoveelste bewijs dat het niet goed gaat met de vrije meningsuiting in Gambia. Journalisten, mensenrechtenactivisten, studentenleiders en holebi's worden willekeurig gearresteerd, vastgehouden en gemarteld. De regering creëert een klimaat van angst en onderdrukking.

We moeten samenwerken met de civiele maatschappij en met de Afrikaanse Unie.